naar overlap tussen de dag en afstandsvergoeding en opheffing van de chauffeursdienst voor Europarlementariërs. Door deze voorstellen aan te nemen kan het Parlement zich morgen bij de stemming solidair tonen met de mensen in armoede in Europa.